Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Europa il 17 dei giovani non ha un lavoro e questa percentuale, purtroppo, è più che il doppio in alcune regioni la mia per esempio, la Sicilia. La disoccupazione giovanile è la più grande emergenza politica ed economica che l'Europa, secondo me, deve affrontare. La Garanzia per i giovani è uno dei più importanti programmi dell'Unione europea per creare offerta di lavoro, un programma che, però, spesso funziona meglio nella teoria che nella pratica. Ho votato a favore di questa relazione perché l'attuazione della Garanzia per i giovani deve essere migliorata con scelte strategiche, mirate soprattutto al buon utilizzo dei fondi. I dati, infatti, ci dimostrano che gli stage in azienda, i tirocini, seppur formativi, non creano quasi mai vera occupazione, perché alla fine del periodo fissato le aziende non assumono i giovani. Sono efficaci invece i programmi sull'autoimprenditorialità, giusto per fare un esempio, sulle start up Migliorare la spesa di Garanzia per i giovani vuol dire perciò far sì che le amministrazioni facciano scelte strategiche per offrire un sostegno vero all'occupazione dei giovani.